Vor allem aber untergräbt sie die Glaubwürdigkeit des demokratischen Systems. Es ist daher auch zynisch, wie es die neoklassische Lehre gebetsmühlenartig vorträgt, die Jugendlichen alleine dafür verantwortlich zu machen, Jobs zu finden. Die ständig steigende Jugendarbeitslosigkeit muss mit politischen Mitteln bekämpft und in den Mittelpunkt der europäischen Politik gerückt werden. Es ist verwunderlich, wieso diesem Problem bisher so wenig Augenmerk gewidmet wurde, und es ist auch schwer nachvollziehbar, dass es nicht unbeträchtliche Mittel in den europäischen Fonds gibt, die jederzeit abgerufen werden könnten. Die Bedeutung des Problems erfordert aber darüber hinaus auch zusätzliche Mittel. Vor allem sollten junge Menschen eine klare Perspektive haben, indem wir ihnen eine Beschäftigungsgarantie abgeben.